He apoyado esta Resolución porque ofrece al proyecto europeo, hasta la votación de septiembre, la oportunidad que merece y que necesitamos. La racanería de los Estados es más que económica. Su objetivo es impedir un liderazgo europeo contra la crisis. Los Estados no quieren un poder europeo que supere la austeridad, que ejecute planes potentes e inmediatos contra la pobreza y el paro, y que controle que se cumplan prioridades estratégicas y orientaciones de gasto en temas clave como las infraestructuras de transporte o la política de reactivación económica y la innovación.

Y en esta situación, la Comisión no puede. Los Estados hacen lo que quieren y esa Europa limita, se atasca y es un cómodo chivo expiatorio para echarle la culpa de todo y eludir las propias responsabilidades. Los federalistas europeos denunciamos ese juego y les marcamos el camino en esta Resolución.

Si no cambian, diremos no al marco financiero. Ni la ciudadanía castigada por la crisis ni sus representantes en esta Cámara vamos a perdonarles que suspendan un examen clave para el futuro de todas y todos nosotros.